Das gibt China einen künstlichen Wettbewerbsvorteil. Ich bin persönlich betroffen und besorgt.

Das heißt auch, dass wir hier in Europa klare Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Solange diese Wettbewerbsverzerrung durch unerlaubte Maßnahmen vorhanden ist, muss Europa die heimische Wirtschaft und Industrie durch Antidumping Maßnahmen klar schützen.